Polityka zwalczania korupcji, nadużyć finansowych, przemytu jest niezwykle istotna z punktu widzenia interesów indywidualnych budżetów państw członkowskich, jak i interesu całej Unii Europejskiej. Jest to ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy słyszymy o narastających nadużyciach związanych z przemytem z krajów Europy Wschodniej.

I do takich sytuacji nie może dochodzić i dlatego tutaj polityka ze strony Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich musi być bardzo konsekwentna. Z nadużyciami trzeba walczyć bardzo zdecydowanie. Tu konieczna jest zasada zero tolerancji, ale żeby to robić skutecznie, trzeba wprowadzać dobre praktyki, trzeba wymieniać się informacjami, trzeba prowadzić szkolenia i podnosić jakość kadr, które zajmują się zwalczaniem tego rodzaju nadużyć. No i oczywiście poza rozwiązaniami, o których mówi